Victoria forțelor democratice, astăzi unite în Alianța pentru Integrare Europeană, garantează că progresele din ultimul an vor continua progresele către o guvernare democratică, drepturi și bunăstare pentru oameni.

Aceste alegeri de duminică trebuie să fie libere și corecte, iar oamenii trebuie să aibă acces la informații.

Dar noi, în acest Parlament, îi susținem pe cei care produc schimbări democratice, suntem solidari cu ei și îi motivăm.